La réalité, c'est de faire que l'Iran puisse redevenir une nation fréquentable dans le concert des nations.

Oui, l'Iran pourra avoir accès au nucléaire civil. Oui, l'Iran pourra redevenir fréquentable.